Vážený pane předsedající, Evropský parlament si často stěžuje, že má malou autoritu, že má nízkou popularitu, že ho nebere nikdo vážně, že k evropským volbám chodí málo lidí. Ale jak to může být jinak, jak to může být jinak, když se Evropský parlament chová tak, jak se chová? Máme tady dohodu o víceletém finančním rámci, která byla dosažena za cenu velkých ústupků vlád členských zemí.

To je konstruktivní jednání? To má Evropskému parlamentu zjednat nějakou popularitu a nějakou autoritu?

Ja myslím, že tohle nikdo nepochopí. A jestli Evropský parlament tu dohodu odmítne, udělá tu nejhloupější věc ve své historii. Abychom se tady neplácali jenom ve svých vlastních problémech a také se podívali trochu ven, trochu do světa, dovolte mi ještě, abych se dotkl několika slovy včerejšího projevu izraelského prezidenta tady, v tomto sále.

Označil za největší hrozbu pro bezpečnost a stabilitu v regionu Írán a požádal Evropskou unii, aby konečně zařadila Hizbaláh na seznam teroristických organizací. Já myslím, že je důležité, abychom tomu věnovali pozornost, abychom nepodcenili i tuto dimenzi. Já chápu, že řešení našich vlastních problémů, ekonomické krize a institucionálních otázek někdy vypadá jako alfa a omega všeho, co tady děláme. Ale pokud má Evropská unie a my všichni nějaký společný zájem, tak je to zájem na zajištění vnější bezpečnosti a stability, a proto bychom se měli věnovat i jiným otázkám než nekonečné debatě nad ekonomickou a finanční krizí.